Wij hebben op 20 november een breed gedragen Parlementsverslag afgeleverd en de Commissie heeft vorige week haar blue print gelanceerd waarin wij ons herkennen en die een uitstekende leidraad aanreikt. Ik hoop dat de staatshoofden en regeringsleiders tot conclusies komen die dit ambitieniveau aanhouden. Ook de ECB is creatief geweest. Die heeft beslissingen bekendgemaakt die ons wat ademruimte geven, maar die maatregelen zijn als paracetamol die genezen de ziekte niet, die zorgen enkel dat de koorts tijdelijk daalt. Het echte geneesmiddel is iets wat politiek gefabriceerd moet worden, en laat ons daarom de ademruimte gebruiken om concrete structurele hervormingen door te voeren, hervormingen waar we binnen een aantal jaren ook nog de vruchten van kunnen plukken. Voorzitter, als ik kijk naar het nog niet bereiken van een standpunt over het Europees bankentoezicht, de trage vooruitgang in het two pack en de moeizame beslissingen en discussies over de meerjarenbegroting, dan ben ik er niet gerust op. Ik vrees dat de sense of urgency aan het wegebben is, en ik hoop dat de conclusies van de Europese Top mij hierin tegenspreken.